Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République, notre monde est entré dans un processus d'ensauvagement et de décivilisation.

Mais, fort heureusement, celle ci n'est pas près de voir le jour lorsqu'on voit l'isolement de la France dans son aventure guerrière en Syrie. Indéfendable aussi car l'Europe, qui se voulait celle des peuples, est devenue celle des riches. Ce que nous proposons, c'est un autre chemin éloigné de l' Ordnungspolitik pensée à Berlin, c'est une Europe qui, sans défaire la France, se fait avec les peuples. Je crois que la souveraineté européenne dont vous avez parlé est une impossibilité même par nature, car la souveraineté, vous le savez, réside dans le peuple.